Denn wir müssen selbstverständlich die Verwaltungsmittel einfrieren zu einer Zeit, in der alle Bürgerinnen und Bürger in Europa den Gürtel enger schnallen müssen. Und wir können sicher noch weitere Einsparungen erzielen, wenn die interinstitutionelle Zusammenarbeit verbessert und in Bereichen wie Personal, Organisation oder Gebäudemanagement besser kooperiert wird. Bei allen notwendigen Sparbemühungen gibt es jedoch auch Bereiche, in denen Umsicht gefordert ist. Erstens beim Umweltschutz. Wir brauchen eine effiziente Umweltpolitik in allen EU Organen und Einrichtungen. Gerade die Institutionen sollten hier ein Vorbild für Europa sein. Zweitens im Bereich Übersetzung und Sprachendienste. Bereits im vergangenen Jahr wurden hier Einsparanstrengungen unternommen. Doch dies kann nicht beliebig weitergehen. Im EP entsteht Gesetzgebung für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer. Und diese Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, unsere Arbeit in ihrer Landessprache nachverfolgen zu können. Transparenz in demokratischen Prozessen darf nicht an einem Dolmetscherbudget scheitern. Ich möchte hier noch die Unterstützung und Kooperation des Generalsekretärs und seines Teams in diesen schwierigen Fragen ausdrücklich erwähnen.